Ich stelle fest, dass wir in unserem gemeinsamen Heimatland mit der Begeisterung, neue Ziele bei Erneuerbaren festzusetzen, die Kosten in die Höhe getrieben haben. Menschen und Industrie klagen jetzt darüber, und die gemeinsame Bundesregierung, die wie ja jetzt stellen, korrigiert dieses Verfahren, weil wir offensichtlich den falschen Weg gewählt haben.

Nicht einfach Augen zu und höhere Zahlen, sondern schauen, wie man das effektiver erreichen kann. Und ich glaube, da gibt es genug zu erreichen mit Erneuerbaren, mit Energieeffizienz natürlich und mit den anderen Energiearten, aber nicht mit dem Weg Verbindlichkeit und höhere Zahlen.